Señor presidente, quería mostrar mi voto favorable al presupuesto del próximo año para la Unión Europea porque es suficientemente ambicioso desde este Parlamento con determinados programas, ya que yo sí creo en la política agrícola común y en que deben ponerse más recursos no solo para beneficiar a los agricultores, sino para que no se despueblen nuestras zonas rurales, o para programas como Erasmus.